Le 30 avril 2009, la Commission européenne a publié sa proposition de directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs. Elle vise à établir un cadre sûr et harmonisé à l'échelon de l'Union pour contrôler et surveiller les risques que présentent les gestionnaires pour leurs investisseurs, leurs contreparties, les autres acteurs des marchés financiers et la stabilité financière ainsi qu'à permettre aux gestionnaires, moyennant le respect d'exigences strictes, de fournir des services et de commercialiser leurs fonds dans l'ensemble du marché intérieur. Permettez moi, Monsieur le Président, de m'interrompre, je voulais juste savoir si, eu égard à la longueur de notre travail, je dispose d'un temps illimité, parce que je vois que le chronomètre ne s'est pas mis en route, ce qui ne me dérange pas, mais je voulais, par souci d'honnêteté, vous le signaler. Le Parlement a été saisi du texte, voilà près de 14 mois.

Les professionnels se sont très largement manifestés, et le rapporteur a eu sur ce texte près de 200 entretiens, sans compter les entretiens avec les autorités nationales. La mise au point du texte de compromis qui est aujourd'hui en débat a été particulièrement laborieuse. Une demi douzaine de trilogues informels ont eu lieu sous la Présidence espagnole durant le premier semestre 2010 afin de faciliter les échanges d'informations sur la progression des travaux. Aucun accord n'est intervenu au Conseil pendant cette période.

Le Parlement introduisait de la proportionnalité, des règles différenciées entre les diverses catégories de fonds, une réglementation du capital investissement protectrice des entreprises cibles et de l'emploi et un régime de passeport pour les fonds et les gestionnaires de fonds alternatifs établis hors de l'Union européenne.

Il a été également mis en place entre les trois institutions un groupe de travail spécifique qui a traité des sujets techniques de la proposition au cours de plusieurs réunions avec la Présidence belge et la Commission.

Didier Reynders et du commissaire Michel Barnier, un accord a été conclu sur un texte de compromis dont le rapporteur a estimé qu'il pouvait être soumis au vote du Parlement. Sans revenir sur le détail de ce long texte technique, j'en soulignerai les points essentiels la directive imposera aux gestionnaires de fonds alternatifs, localisés dans l'Union européenne d'être autorisés ou enregistrés, de respecter des exigences opérationnelles et organisationnelles, des règles de conduite et de transparence et les soumettra au pouvoir de surveillance et de sanction des autorités compétentes des États membres et de l'ESMA. Il leur donnera l'accès au marché intérieur de l'Union grâce à un passeport intra européen pour gérer et commercialiser leurs produits. À terme, les gestionnaires situés hors de l'Union européenne pourront bénéficier d'un passeport à la condition de respecter les mêmes obligations que les gestionnaires dont le siège est dans l'Union européenne. Le nombre des rencontres et l'intensité des échanges et des négociations entre le rapporteur, les rapporteurs fictifs, la Présidence du moment et la Commission ont permis d'enrichir de façon très conséquente la proposition initiale sur de nombreux aspects. Il convient, à cet égard, de préciser que les avancées souhaitées par le Parlement se sont réalisées au fur et à mesure de la négociation et, bien évidemment, pas seulement lors du dernier trilogue au cours duquel il a été procédé à des ajustements, mais qui, sur le plan politique, était décisif. Je voudrais ici souligner les domaines dans lesquels l'intervention du Parlement a été déterminante. D'abord, sur deux sujets éminemment politiques, s'agissant des relations avec les pays tiers, l'existence et la mise en place d'un passeport alors là, je ne comprends plus parce que j'ai quatre minutes normalement pour les gestionnaires domiciliés hors de l'Union européenne ont été consacrées.

S'agissant du capital investissement, le Parlement a obtenu que soient inscrites dans la directive des dispositions permettant d'éviter le démembrement potentiel des actifs de la société cible, ainsi que des règles précises relatives aux obligations d'information vis à vis des sociétés cibles, de leurs employés ou de leurs représentants. Je ne reviendrai pas, compte tenu des errements du chronomètre, sur un certain nombre de dispositions qui ont été obtenues conformément à ce que souhaitait le Parlement. Je dirai simplement que le Parlement aurait souhaité aller plus loin, mais il a su peser dans les négociations afin que le rôle de l'ESMA soit plus affirmé. Les solutions retenues constituent néanmoins une avancée significative pour l'amélioration du niveau européen de contrôle. Le Parlement a veillé au renforcement des pouvoirs du Conseil et du Parlement dans le processus d'adoption des actes délégués par la Commission. Une majorité au Parlement aurait souhaité un encadrement très strict de la commercialisation passive, voire son interdiction. L'inscription dans un considérant du principe selon lequel les investisseurs professionnels ont à accomplir des diligences lorsqu'ils investissent dans des fonds domiciliés hors de l'Union européenne constitue un premier pas significatif. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, ce que je voulais dire en début de débat. Je profiterai de la fin et des deux minutes pour remercier tous ceux qui ont contribué à cette réussite.